Este acuerdo es el que regula nuestras relaciones con unos ochenta países de África, el Caribe y el Pacífico, entre los que se encuentran los países más empobrecidos del mundo. Cotonú es un acuerdo de grandísima envergadura, pero tras casi veinte años no ha revertido la situación de extrema vulnerabilidad de estos países ante la economía globalizada más bien se sigue condenando a África a ser una mera proveedora de recursos naturales. La industria sigue sin desarrollarse a pesar de su riqueza en recursos naturales, la desigualdad sigue aumentando, la seguridad alimentaria es una quimera y las violaciones de derechos humanos y contra el medio ambiente por parte de nuestras empresas europeas siguen ocurriendo con total impunidad. Por eso, el nuevo acuerdo debe abordar algunos principios que aseguren la coherencia necesaria entre unas relaciones comerciales justas y el derecho al desarrollo.

Debemos incorporar la perspectiva de género de forma transversal, acabar con la insostenible explotación de recursos naturales, desarrollar las Directivas de transparencia para nuestras empresas, que deben pagar impuestos donde les corresponda y ser responsables de todas sus acciones en el exterior. Debemos fomentar la pequeña industria y la agricultura familiar, que es la que da de comer al mundo, y no debemos condicionar nuestra ayuda a nuestros propios intereses. Tenemos por delante —y ya termino— un reto precioso convertir a la Unión Europea en una auténtica exportadora de derechos humanos, más aún en aquellas regiones donde hemos esquilmado durante siglos.